en particular, la continuación del acceso recíproco a aguas y recursos pesqueros tan necesaria —como bien conoce el señor Barnier—. A mí me parece imprescindible —como otros ya han mencionado— que los pescadores europeos mantengan el acceso a las aguas y los recursos del Reino Unido. Son muchas e importantes las comunidades pesqueras y las regiones altamente afectadas por esta cuestión. Por otra parte, no podemos olvidar que los consumidores europeos constituyen el principal mercado para los productos de la pesca de los pescadores británicos. Son pues intereses complementarios, por así decirlo. Pero lo que yo quiero subrayar especialmente aquí es que tenemos que ser firmes en la defensa de una vinculación que vaya más allá de lo expresado anteriormente. Para mí —como para el propio señor Barnier, según sus declaraciones públicas—, un acuerdo que mantenga el acceso a las aguas y los recursos del Reino Unido es condición necesaria para que pueda haber un acuerdo de libre comercio. Me gustaría que esto quede muy claro en el mandato negociador que adopte el Consejo y, desde luego, celebro que la propuesta de Resolución del Parlamento recoja claramente esta vinculación en su apartado